ræðum hér um tillögu til þingsályktunar sem þingflokkur sjálfstæðisflokksins hefur lagt fram um nauðsynlegar aðgerðir vegna alvarlegs ástands í efnahagsmálum það má segja að það séu þrjár meginástæður fyrir því að

gerir þetta á þessum tímapunkti í fyrsta lagi til þess að undirstrika mikilvægi þess að nú verði brugðist hratt ákveðið og örugglega við þeim mikla vanda sem að okkur steðjar og við vekjum athygli á því í þingskjalinu og höfum verið að gera það undanfarna daga í umræðunni

er þessum tillögum hér um aðgerðir í efnahagsmálum teflt fram til þess að ýta undir þá nauðsynlegu samstöðu sem við teljum að sé nauðsynleg um þessar mundir vegna þess að við vitum öll sem höfum verið að kynna okkur ástandið í efnahagsmálum stöðu heimilanna skuldastöðu þeirra og greiðsluvanda stöðu atvinnustarfseminnar og auðvitað ekki síður hið mikla tekjufall ríkisins að það bíða okkar ekkert nema óvinsælar ákvarðanir en sameiginlega erum við þó öll að standa í verkefninu til þess að láta gott af okkur leiða og við þessar mjög svo erfiðu aðstæður er mikilvægt að reyna að skapa sameiginlega sýn á forgangsröðun sameiginlega sýn á mikilvægi helstu verkefna sem við þurfum að glíma við

er leitast við að koma til móts við þessa miklu þörf og í þriðja lagi er í þessari þingsályktunartillögu að finna tillögur bæði beinar tillögur um aðgerðir sem við teljum skynsamlegt að grípa til en einnig hugmyndir um vinnuhópa og þverpólitískt samráð um einstök mál sem við teljum að nauðsynlegt sé að taka til sérstakrar skoðunar í þingsályktunartillögunni er þeim aðgerðum sem við teljum nauðsynlegt að grípa til skipt í grófum dráttum upp í fimm meginflokka ég ætla að leyfa mér á þeim tíma sem ég hef hér til framsögu að renna aðeins yfir það helsta sem fellur undir hvern flokk við byrjum þá á heimilunum eins og gert er í þingskjalinu það er okkar skoðun að það þurfi verulega að rýmka skilyrði þess fyrir heimilin að þau geti lækkað greiðslubyrði sína við höfum hér á þinginu og í ráðuneytunum hafa líka verið teknar ákvarðanir

þróa leiðir til þess að þeir sem eru í fjárhagslegum erfiðleikum geti fengið aðstoð til dæmis með frystingu lána til dæmis með því að lengja greiðslutíma það hafa verið lögfest hér úrræði sem gera ráð fyrir því að þeir sem ekki geti notið góðs af hinum almennu úrræðum að þeir fari fyrir héraðsdóm og fái skipaðan tilsjónarmann við teljum einfaldlega að heilt yfir sé vandinn svo umfangsmikill

að skilyrðin verði rýmkuð verulega og fleiri verði þar með gert kleift með einföldum hætti að óska eftir greiðsluhléi á hluta húsnæðislána sinna og við búum til þriggja ára aðlögunarferli og á því tímabili er hægt að lækka greiðslubyrðina um allt að fimmtíu prósent um allt að helming vegna húsnæðislána á móti eru lánin lengd en við vekjum jafnframt athygli á því að við teljum að vandinn sé það umfangsmikill

gera án þess að það hafi tekist þverpólitísk sátt um það með hvaða hætti það verði gert og það á einungis að gera í þeim undantekningartilvikum þegar hin almennu úrræði duga ekki til við viljum sem dæmi um það sem þarf að gera fyrir heimilin líka afnema stimpilgjöld vextir munu lækka og smám saman munu opnast möguleikar til endurfjármögnunar og þá er mikilvægt að þættir eins og stimpilgjöld séu ekki í veginum fyrir því að heimilin geti endurfjármagnað sig með ódýrari hætti og þau eru líka jafnframt til trafala í öðru samhengi fyrir heimilin til dæmis þegar um er að ræða eignaskipti fólk er að minnka við sig til þess að sýna ráðdeild þá eru stimpilgjöldin skattur á þær hagræðingaraðgerðir hjá fjölskyldunum við lítum á það sem aðgerð í þágu heimilanna að það verði sérstaklega spornað við atvinnuleysi með fjölbreyttri uppbyggingu til dæmis í orkufrekum iðnaði og við megum aldrei við lausn á þeim vanda sem við erum núna að kljást við missa sjónar á því að atvinnumálin eru eitt stærsta hagsmunamál heimilanna heimilin geta ekki staðið í skilum ef engin er atvinnan og ef engin er atvinnan mun ríkið engar tekjur hafa og þannig getum við lent í óstöðvanlegum spíral eins og margar þjóðir í evrópu ef okkur mistekst að halda uppi háu atvinnustigi í landinu þess vegna höldum við því til haga hér í þessari þingsályktunartillögu að við þurfum að halda áfram að stuðla að skynsamlegri auðlindanýtingu og það er hægt að grípa til margra úrræða eins og til dæmis skattalegra hvata skapa hagstætt umhverfi til nýsköpunar til þess að hvetja fyrirtæki til að verja sínum fjármunum í rannsóknir og þróun þetta er hægt að gera með því að auka skattafslátt vegna rannsóknarútgjalda og með þessum hætti leggjum við það í hendur atvinnustarfseminnar í landinu að ákveða hvar fjármununum er vel varið við lítum á þetta sem fjárfestingu til framtíðar sem muni gagnast þjóðinni allri ég þarf að fara dálítið hratt yfir alla þessa flokka og ég ætla að fara þá í fyrirtækin næst við teljum algjörlega nauðsynlegt að nú verði gripið til heildarendurskipulagningar skulda atvinnulífsins með gagnsæjum hætti það liggur fyrir að skuldirnar hjá atvinnustarfseminni í landinu eru miklu meiri heldur en reksturinn stendur undir og eitt stóra verkefnið okkar er þetta hvernig ætlum við að leiða fram þær afskriftir sem nauðsynlegar eru í eignasafni nýju ríkisbankanna gleymum því ekki að við höfum gengið út frá því í allri umræðu hér í vetur að ríkið stofni nýju ríkisbankana með því að kaupa eignasafnið með verulegum afslætti það þýðir að það er búið að byggja inn væntingar um að það þurfi að afskrifa lánin í stórum stíl og nú þurfum við að fara að svara þeirri spurningu ætlum við að gera það með að fara með hefðbundnum hætti í innheimtuaðgerðir á þessum lánum lán sem eru upp á hundrað milljónir en keypt hefur verið af nýja ríkisbankanum á fimmtíu milljónir hvernig ætlum við að leysa úr þeirri stöðu að lánið stendur í hundrað milljónir á fyrirtækið en ríkisbankinn hefur fengið það á fimmtíu milljónir ætlum við að fara í hefðbundnar innheimtuaðgerðir við erum að segja nei það er ekki hægt að gera það við erum ekki hér að tala fyrir flötum prósentuniðurskurði á öllum lánasöfnum en við erum að segja að það þarf núna að grípa til samræmdra aðgerða tryggja gegnsæi og jafnræði og við höfum engan tíma við megum engan tíma missa við að endurskipuleggja skuldastöðuna þetta er verkefni sem vel er hægt og vel tekst til að þá munum við bjarga fjöldanum öllum af störfum og við skulum ekki gleyma hvatanum sem nauðsynlegt er að viðhalda hjá stjórnendum fyrirtækjanna þeir verða að sjá eins og menn ræddu um hér undir öðrum dagskrárlið í morgun einhverja ljóstíru einhverja von það þarf að viðhalda von og hvötum hjá atvinnulífinu allt tengist þetta því að við megum ekki halda áfram á þeirri braut að störfum haldi áfram að fjölga meira hjá hinu opinbera heldur en í einkageiranum um leið teljum við mikilvægt vegna þess að það verður óumflýjanlegt að ríkisbankarnir taki þrátt fyrir þessar aðgerðir yfir eignarhlut í mörgum fyrirtækjum og það er nú þegar byrjað að gerast við getum nefnt morgunblaðið sem dæmi að ríkisbankarnir fengu það fyrirtæki í hendurnar og seldu það aftur icelandair er annað dæmi þau eiga eftir að verða fleiri penninn eymundsson það gamalgróna félag er nú í raun undir eignarhaldi ríkisins og ég gæti haldið áfram að telja upp langan lista af fyrirtækjum sem munu lenda í þessari stöðu en við skulum sameinast um það að hafa þau sem

í hendur einkaaðila við fjöllum um fjármál hins opinbera það verður strax að bregðast við þannig að við söfnum ekki að óþörfu viðbótarhalla á þessu ári á yfirstandandi fjárlagaári eins og vísbendingar eru um að sé að gerast það er algjörlega óviðunandi og reyndar rifjar upp að við höfum í allt of mörg ár fengið ábendingar frá ríkisendurskoðanda um að við séum ekki að standast fjárlögin allt of margir fjárlagaliðir eru að fara fram úr ár eftir ár eftir ár og ef einhvern tímann er mikilvægt að við séum að standast fjárlög þá er það við þær aðstæður sem eru uppi núna af því við höfum ekki efni á því að vera að fara fram úr við leggjum fram hugmyndir sem geta stóraukið tekjur ríkisins án þess að ganga á ráðstöfunartekjur heimilanna þá þarf til að koma afar víðtækt samráð við aðila vinnumarkaðarins en þetta er hugmynd sem við leggjum í púkkið þetta er hugmynd sem undirstrikar það að við viljum vera lausnamiðaðir við endurreisn efnahagslífsins og hún sker sig frá öðrum hugmyndum sem verið hafa í umræðunni að undanförnu að því leytinu til að þarna er bent á leið sem getur stóraukið tekjur ríkisins án þess að leggja auknar byrðar á heimilin eða atvinnustarfsemina í landinu og við teljum að með kerfisbreytingu á skattlagningu lífeyrissjóðsgreiðslna geti skapast tekjur fyrir ríkið sem geti numið allt að fjörutíu milljörðum en ég ítreka það að um þetta verður að ríkja víðtæk sátt reyndar eins og um allar aðrar aðgerðir og aðra valkosti sem við stöndum frammi fyrir af því það nákvæmlega sama mun eiga við um þann mikla niðurskurð sem við stöndum frammi fyrir og mun þurfa að eiga sér stað þrátt fyrir að menn fari þessa leið og að sjálfsögðu gildir það líka um þær skattahækkanir sem stjórnvöld eru farin að boða og við eigum von á að fá hingað inn á þingið það litla sem gert hefur verið hingað til í því efni er okkur alveg næg vísbending um það hvað mikill órói og ósátt getur verið um aðgerðir af þessum toga við teljum að það sé meðal þess sem við eigum að læra af því sem gerst hefur hér undanfarin ár að það þurfi meiri samhæfingu í fjármál ríkis og sveitarfélaga og það þarf að tryggja það að þau styðji betur við peningamálastefnuna og við skulum ekkert vera að draga það að bregðast við þessum lærdómi það er ljóst að þarna skorti alla samhæfingu undanfarin ár og við skulum nú þegar hefjast handa við að tryggja að hún verði meiri til lengri tíma vegna þess að allt mun þetta hafa áhrif á vaxtastig og gengi krónu á komandi árum varðandi fjármálamarkaðina þá teljum við einfaldlega að það hafi tafist of lengi að endurreisa bankakerfið við teljum hins vegar að það sé vel hægt að gera það en það þarf að gæta að því að ríkið

hefur við skulum fara yfir regluverk fjármálamarkaðarins tryggja meira gagnsæi ekki koma bönkunum aftur í hendur einkaaðila án þess að tryggja greiðari eignaraðild við skulum sjá til þess að eigendur bankanna séu ekki í jafn víðtækum viðskiptum við sína eigin banka eins og verið hefur undanfarin ár vegna þess að það er án vafa meðal þess sem við eigum að læra af því sem gerðist hér að regluverkið um þessa þætti var of losaralegt og varðandi endurskoðun peningamálastefnunnar sem ég hygg að jafnvel þrjár síðustu ríkisstjórnir hafi haft á dagskránni hjá sér og núverandi ríkisstjórn er með í farvatninu uppi í seðlabanka að þá teljum við að það sé mikilvægt að ekki einungis þeir sem eru ábyrgir fyrir framkvæmd peningamálastefnunnar komi að því máli heldur líka utanaðkomandi aðilar við teljum að það sé rétt að taka með í þá skoðun möguleikana á því að vera hér áfram með krónu það er rétt eins og forsætisráðherra hefur lagt upp með að skoða áhrifin af því að ganga inn í myntbandalag evrópu en við skulum ekki útiloka möguleikana á því að hér verði tekinn upp annar gjaldmiðill fáum það með í þá skoðun sem er búið að hrinda af stað það er skynsamlegt það er uppbyggilegt og það er